De modo que lo que yo digo no tiene que ver con una situación concreta. Estoy de acuerdo ocho mil personas han sido reubicadas frente al compromiso comprometido.

Yo estoy hablando sencillamente de emergencia, y la emergencia es visible, y la compasión trasciende a cualquier acción positiva o negativa de cualquier gobierno.